Zakladajúce zmluvy od vstupu v účinnosť Lisabonskej zmluvy vytvárajú značný priestor na posilnenie demokratického rozhodovania. Napriek tomu sú tieto možnosti málo využívané, a tak v mnohých kľúčových, hospodárskych a menových oblastiach vôbec neexistuje parlamentná kontrola. Tento demokratický deficit musíme bezodkladne napraviť, pokiaľ nechceme prispieť k prudkému nárastu často oprávneného euroskepticizmu po celej Európe. Správne fungovanie hospodárskej a menovej politiky musí totiž prinášať právnu istotu všetkým aktérom a brať do úvahy sociálne dôsledky hospodárskych opatrení.